Härra president! Majanduskriis on kaasa toonud sotsiaalkriisi teisiti ei saa ju nimetada olukorda, kus tööpuudus on kasvanud kolme nelja viiekordseks, võrreldes kriisieelse ajaga. Möödunud aastal kinnitasime siinsamas saalis Euroopa majanduse elavdamise kava, mis pidas silmas ka eelnevalt programmi Progress raames vastuvõetu täitmist ja rahastamist.

Tööpuuduse vähendamine ei ole teostatav ühekihilisena. Toetasin komisjoni täiendatavat meedet mikrokrediidirahastu näol. Lubamatu on aga seejuures, et minna taheti kergema vastupanu teed ja raha krediidirahastu tarbeks taheti võtta programmi Progress vahendist. Sellist lähenemist ei saanud ma toetada ja seetõttu hääletasin proua Gönczi raportis pakutud kompromissi poolt.